Denn das, was wir hier vorliegen haben, macht aus einem ursprünglich guten Gedanken und es steht ja auch so schön hier oben ein ursprünglich guter Gedanke nun passiert das. Was passiert daraus? Es geht auch völlig am Titel vorbei. Das, was hier passiert, ist doch eine völlige Themenverfehlung, und es ist zusätzlich auch noch eine Mogelpackung, geschätzte Kollegen, denn hier soll über die Hintertür eine kilometerabhängige Maut für Personenkraftwagen eingeführt werden. Was passiert denn damit? Damit bestrafe ich Menschen, die viel Auto fahren müssen und die Betonung liegt auf müssen. Die wenigsten Menschen fahren ja zum Spaß auf unseren Straßen herum, weil sie einfach durch die Gegend fahren wollen. Diese Menschen müssen Auto fahren, weil sie ihre Arbeit erreichen müssen. Eines sage ich Ihnen Auch das darf nicht zum Luxus werden. Autofahren darf nicht zum Luxus werden.

Da heißt es nämlich Der Einsatz von E Bussen soll gefördert werden. Jetzt haben aber inzwischen viele Verkehrsbetriebe schon auf neue Dieselbusse umgestellt.

Euro innerhalb von 20 Jahren verursachen. Aber was bedeutet das dann, geschätzte Kollegen?